Señor Presidente, Señorías, efectivamente, la degradación de la situación política en Belarús, el problema que plantean los presos políticos y la crisis que se ha planteado también con los embajadores de la Unión Europea, que fue analizada por el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores el pasado sábado, exigen que este Parlamento tenga un debate sobre esta cuestión y, por ello, señor Presidente, pedimos que haya una declaración de la Alta Representante —si no puede estar presente, de la Presidencia en ejercicio— y, por supuesto, del Comisario responsable de la política de vecindad, y que haya un debate.